það spurðist í síðasta mánuði að týr skip landhelgisgæslunnar hefði komið úr klössun í póllandi þannig breytt að í stað þess sem áður var að á bógi skipsins stóð báðum

var það nú horfið og nú stóð aðeins stórum skýrum stöfum coast guard eins og menn geta ímyndað sér urðu menn dálítið hissa þegar þessi sjón blasti við á íslensku varðskipi varðskip sem sker sig úr öðrum skipum bæði fyrir íslendingum og aðra vegna þess að það er sérstakt á lit og lögum og sýnilegum búnaði með þyrlupalli og fallbyssu að það hefur varla verið talin ástæða til þess að merkja það erlendu tungumáli og reyndar hef ég ekki dæmi þess að erlendar þjóðir merki sín varðskip á öðru máli en sínu eigin þannig að mér finnst og fannst þá full ástæða til þess að fá skýringar á þessari breytingu og spyr því dómsmálaráðherra fyrsta hvers vegna er varðskipið týr merkt coast guard á báðum síðum skipsins í stað landhelgisgæslan eftir nýlegar endurbætur á skipinu í póllandi ég vil þó bæta því við að þegar þessi fyrirspurn átti að ræðast hér fyrir hálfum mánuði sem ekki varð svo úr þá frétti ég að þann dag hefði verið málað yfir þennan ósóma á skipinu en engu að síður er ástæða til að fá skýringar ráðherra á þessu annars verða önnur varðskip landhelgisgæslunnar merkt á ensku í stað íslensku eins verið hefur þriðja verða tæki og búnaður löggæslunnar svo sem lögreglubílar og lögreglustöðvar